forseti lítur svo á að samkomulag sé um að fundurinn standi lengur en þingsköp segja þannig að umræðum um eina dagskrármálið skýrslu utanríkisráðherra um utanríkis og alþjóðamál megi ljúka á þessum